Sajnos a futásteljesítménnyel kapcsolatos csalás széles körben megjelenő jelenség, amely súlyos fenyegetést jelent a közúti közlekedésbiztonságra. Emellett torzítja a belső piac megfelelő működését és méltánytalan többletköltséget jelent a fogyasztók, a biztosítók, a használtautó kereskedők, a lízingtársaságok és a gyártók számára egyaránt.

Jó megoldásnak tartom én is a Belgium és Hollandia által használt olyan adatbázis rendszereket, amelyek tárolják az időszakos műszaki vizsgálatok, karbantartás és más szervizelés során a futásteljesítményre vonatkozó rögzített adatokat.